Wir gehen davon aus, dass im europäischen Markt für Beleuchtung, für Glühbirnen, im Endeffekt bis zu 40 Milliarden Kilowattstunden eingespart werden können, was einem Kostenfaktor von fünf bis maximal zehn Milliarden Euro an Stromkosten entspricht.

Diese sind zuletzt im September letzten Jahres nochmals deutlich abgesenkt worden, um die potenziellen Gefahren für die Allgemeinheit weiter zu minimieren. Der entsprechende Erkenntnisprozess aus der Studie des Deutschen Umweltbundesamtes hat uns veranlasst, nochmals den wissenschaftlichen Ausschuss Gesundheits und Umweltrisiken um eine Stellungnahme zu bitten.

Hier gibt es einen Mangel Die entsprechenden Studien beruhen auf Untersuchungen mit Erwachsenen. Natürlich ist klar, dass Kinder eine eigenständige Betrachtung verdienen, weswegen wir auch im Verbund mit dem Umweltbundesamt so rasch wie möglich

Ich stehe mit dem Umweltbundesamt in Verbindung, damit gerade auch weitere Mess Serien des Umweltbundesamtes von uns gemeinsam möglichst rasch ausgewertet werden können. Wir kommen in der Gesamtabwägung auch aufgrund der Vertrauenssicherheit, die alle Beteiligten genießen müssen, zu dem Ergebnis, von der weiteren schrittweisen Umsetzung dieser Verordnung nicht abzusehen, werden aber gerne dem Parlament ergänzend berichten, wenn sich Erkenntnisse ergeben sollten, die eine andere Einschätzung nahelegen. Soweit für den Augenblick der Sachstand.